Den Rat möchte ich schon darauf hinweisen, dass Parlamentarier für die Kontrolle der Exekutive gewählt werden. Also die Vorstellung, dass nationale Regierungen das Europäische Parlament kontrollieren dürfen, ist ein beispielloser Versuch der Schwächung dieses Parlaments. Deswegen ist Ihr Angebot nicht wirklich ein Angebot es ist ein Angebot, uns klein und schwach zu machen. Wie würden eigentlich die nationalen Parlamente auf ein derartiges Ansinnen reagieren? Also bitte, was Sie national nicht wagen, muss auch auf europäischer Ebene tabu sein!

Und diese Verbesserungen möchte ich ausdrücklich auch für die EVP anerkennen.

der Eingriff in den freiwilligen Pensionsfonds, der absolut nötig war, um eine sofortige Insolvenz dieses Fonds im Jahre 2009 abzuwenden. Ich möchte jetzt hauptsächlich zu den Vorschlägen zur Überarbeitung des Personalstatuts sprechen. Das sind die Ziffern 77 und 81 im Bericht unseres Kollegen Chatzimarkakis. Diese Vorschläge haben zu einem beispiellosen Lobbying der Betroffenen geführt, auch von Mitarbeitern hier im Haus. Aber die Kritik am Statut ist doch berechtigt. Das Statut lebt in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde noch nie modernisiert. Es bemisst Reisetage wie zu Zeiten der Dampfeisenbahn, und die Privilegien stammen aus einer Zeit, in der das Arbeiten im Ausland absolut ungewöhnlich war. Dies ist heute nicht mehr gerechtfertigt. Wir haben heute die letzte und übrigens einzige Gelegenheit, uns im Vorfeld der Statutsreform einzumischen.

Diese tausend Stellen dienen nicht zum Wegstreichen, sondern für die neuen Aufgaben Europas, damit wir auf die EU Kommission zurückgreifen können statt auf ständig neue Behörden und Agenturen, die wir immer zuerst gründen müssen.

Sie gelten vielleicht für das direkte Management, aber keinesfalls, wenn wir alle Verwaltungsaufwendungen, auch der Mitgliedstaaten, für das Management von EU Geldern einbeziehen.